hæstvirtur forseti ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi uppbyggingar samgöngukerfis landsmanna það má segja að um leið og stórum verkefnum er lokið blasi önnur og stærri við á það við hvort sem er á sviði siglinga mála vegamála flugmála eða fjarskipta stofnanir samgönguráðuneytisins eru afar mikilvægar þegar horft er til styrkingar innviða í landinu þær gegna lykilhlutverki til að efla búsetu hér ekki síst í hinum dreifðari byggðum við verjum miklum fjármunum til þessa kerfis og við ætlumst til afar mikils af því þess vegna hlýtur að þurfa að horfa sérstaklega á þróun þess fylgjast með straumum og stefnum og átta sig á hvert við ætlum að stefna með þetta allt saman í því skyni hljóta rannsóknir og samstarf við háskóla að skipta máli höfuðstöðvar allra þessara stofnana eru í reykjavík þótt flestar hafi þær útibú víða um land þegar horft er til eflingar opinberra starfa á landsbyggðinni er ljóst að stofnanir samgönguráðuneytisins henta hvað best enda um að ræða starfsemi sem að stóru leyti er úti á landi nú blasir við til dæmis að vegagerðin þarf á auknu húsnæði að halda sem kann að reynast býsna kostnaðarsamt væri hægt að nýta tækifærið sem flutningur hennar innan höfuðborgarsvæðisins hefði í för með sér til þess að horfa út á land ríkisstjórnin hefur metnaðarfull markmið um störf án staðsetningar og um eflingu byggðar í landinu það hefur verið reynt að flytja stofnanir í heilu lagi út á land og það hefur gengið misvel eins og gengur sjálfsagt hefur það haft áhrif hvar sem hefur verið valinn staður og hvernig jarðvegurinn hefur verið fyrir þær á hverjum stað skógrækt ríkisins sómir sér til dæmis vel á egilsstöðum af hverju er ekki hægt að hugsa sér að þungi ákveðinna stofnana sem hafa mikla skírskotun til landsbyggðarinnar flytjist þangað þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan samgönguráðherra hvort hann telji að hægt sé að horfa sérstaklega til stofnana samgönguráðuneytisins og þá hvort hægt sé að nýta þær til að treysta atvinnulíf og menntakerfi landsbyggðarinnar akureyri hefur breyst mikið á undanförnum áratugum og óhætt er að segja að háskólinn hafi reynst einn af máttarstólpum akureyrar frá stofnun hans fyrir röskum tuttugu árum viðamikið rannsóknarstarf er unnið á vegum háskólans ekki síst á sviði byggðarverkekefna ýmiss konar vel er hægt að hugsa sér að samvinna hans og stofnana samgönguráðuneytisins gæti verið heppileg fyrir þróun byggðar í landinu vegna þessa vil ég spyrja hæstvirtan samgönguráðherra fyrsta telur ráðherra mögulegt að færa hluta af starfsemi stofnana á sviði samgönguráðuneytis til dæmis á sviði vegamála og siglingamála til akureyrar annars er að mati ráðherra